Grâce à leur travail précis et pertinent, nos trois collègues nous présentent des rapports qui proposent des mesures concrètes pour la mise en œuvre effective de l'égalité entre les hommes et les femmes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union. Je voudrais remercier particulièrement Mme Morin Chartier pour son rapport sur les répercussions de la crise économique sur les droits des femmes et l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'Union. En effet, cette année, au Parlement européen, nous avons consacré la Journée internationale de la femme à cette thématique. Nous avons voulu montrer le rôle positif des femmes, leur contribution dans les temps de crise. Nous ne le dirons jamais assez, nous devons œuvrer ensemble pour soutenir et promouvoir l'éducation, la formation, l'entreprenariat chez les femmes.

Trois domaines sont prioritaires dans notre action européenne combattre l'écart salarial entre les hommes et les femmes, promouvoir la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, éliminer les violences faites aux femmes. À ce titre, je voudrais encore une fois vous féliciter, Madame la vice présidente, pour l'excellente table ronde sur l'élimination des mutilations génitales féminines et pour votre engagement en faveur de l'éradication de ce fléau.